Nie możemy udawać, że nie zauważamy jak uboga była debata publiczna o traktacie w wielu państwach członkowskich. Wiedza jest bardzo słaba, a demagogiczne zarzuty przeciwników traktatu i przeciwników silnej Unii Europejskiej często pozostają bez odpowiedzi. Mity na temat traktatu wciąż funkcjonują w opinii publicznej. Dzisiaj właśnie, gdy już obowiązuje traktat lizboński mamy wspaniałą okazję do podjęcia kampanii informacyjnej o traktacie i o Unii. W całej Unii Europejskiej nie wolno nam tej możliwości zmarnować, nie przegapmy tego momentu. Dlatego zwracam się do organów odpowiedzialnych za komunikację społeczną w Unii Europejskiej o to, aby wykorzystać ten moment przemian do skutecznej kampanii informacyjnej, do podniesienia poziomu wiedzy, do tworzenia tożsamości europejskiej.